Señora presidenta comisaria Mogherini, de manera repetida, recurrente, debatimos en este Parlamento Europeo los últimos acontecimientos en materia migratoria Corremos el riesgo con nuestras expresiones de tristeza y de frustración de rutinizar la tragedia, porque continuaremos debatiéndolos mil veces, salvo que de una vez cambiemos la perspectiva, al menos, en dos puntos esenciales. El primero, cambiar la perspectiva negativa sobre las migraciones y, en particular, sobre los refugiados para, de una vez, imponer una perspectiva positiva, europea y solidaria, ordenando solidaridad entre los Estados miembros y cambiando el Reglamento de Dublín. Y el segundo, estableciendo de una vez —ante la ausencia de vías legales, que condena a tanta gente a arriesgar la vida, perderla o someterse a la esclavitud de los tráficos ilícitos— vías legales de acceso a la Unión Europea de aquellos que buscan protección humanitaria de acuerdo con nuestro propio Derecho y con el Derecho internacional humanitario visados humanitarios, corredores humanitarios para eso tiene todo nuestro apoyo, comisaria Mogherini.